Sans remettre en question les mérites de votre administration au cours de la présidence, j'hésite cependant à partager votre constat.

C'est la spéculation qui est plus forte qu'il y a six mois.

L'élargissement quant à lui et je pèse mes mots ne rendra l'Europe plus forte que si celle ci est capable de se donner des règles qui soient à même de garantir le respect des critères de Copenhague par tous, par tous les États membres, une fois membres de cette Union européenne pas seulement avant mais, aussi, après leur adhésion à l'Union européenne.